Elnök Asszony, ezt a vitát végigkövetve azt látom, hogy Európa valamennyi országában igen komoly problémák vannak a médiaszabadságot illetően. És talán érdemes egy pillanatra a tanulságokat is fölidézni ha és amennyiben az európai intézmények, illetve az európai alapértékek őre az Európai Bizottság kellő időben föllépett volna pl. Magyarország esetében amikor a kormány gyakorlatilag 100 ban ellenőrzése alá vonta a médiát akkor lehet, hogy most nem tartanánk itt.